Pani Przewodnicząca! Głosowałem przeciwko tego temu sprawozdaniu.

To się powtarza w każdym sprawozdaniu. Tam handluje się ludźmi, a także tutaj dodatkowo wskazuje się, że zmusza się dzieci do żebractwa. Mówiłem wczoraj, że jest to proceder haniebny i żaden kraj aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej nie powinien tego tolerować, ale jest druga też tendencja, gdzie Parlament nasz zbytnio troszczy się o tak zwane mniejszości. W punkcie 34 piszemy, że niepokoimy się trudnościami z akceptacją różnorodności seksualnej w czarnogórskim społeczeństwie.

Dlatego, powtarzam, głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.